Señora presidenta, el auge de la extrema derecha es una peligrosa realidad que nos remite a los peores fantasmas de Europa. Pero hay algo al menos igual de peligroso, y es cómo se está comprando la agenda de la extrema derecha, las propuestas y los códigos de esa extrema derecha por parte de los grandes partidos de la gran coalición neoliberal. En Cataluña, en Francia o en el Mediterráneo la excepcionalidad se ha convertido en la coartada para justificar recortes de derechos y libertades, normalizando de paso a la extrema derecha. La política europea vive hoy una lepenización, acelerada, que pone en peligro la democracia. En este continente la democracia se defendió y se conquistó desde el antifascismo.

Igual que no basta hoy con sacar a Franco del Valle de los Caídos, sino que es necesario sacar al franquismo de las instituciones españolas, en Europa lo que urge es combatir las políticas de extrema derecha y su violencia sin importar las siglas bajo las que se escondan. Por eso es más importante que nunca levantar el grito otra vez de ¡no pasarán!.